Já jsem podpořil tuto zprávu, kterou považuji za důležitou. Na první pohled se může zdát, že Evropy se problém viru zika netýká, což je ovšem pohled velmi krátkozraký a špatný. EU jako mezinárodní významný hráč se nemůže zříkat své mezinárodní odpovědnosti. Je dobře, že jsme touto zprávou uvolnili na další výzkum alespoň 10 milionů EUR.